forseti vill tilkynna að þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda getur þessi þingfundur staðið eitthvað lengur í dag það er